Ich denke, wer einer Union stabiler Demokratien Militarismus und Imperialismus vorwirft, der macht sich schlicht lächerlich.

Wir haben nicht mehr Rüstungsausgaben oder Verteidigungsausgaben, sondern weniger als vor 20 Jahren, weniger als vor zehn Jahren, weniger als vor fünf Jahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Geld besser ausgeben, dass wir die Kosten von Nicht Europa in diesem Bereich bewerten.

Das können wir uns eigentlich nicht leisten, gerade auch deswegen, weil die Herausforderungen größer werden.

Es könnte sein, dass eine Notwendigkeit entsteht und dann ist ad hoc niemand da. Also sollten wir doch die Möglichkeiten des Lissabon Vertrags voll nutzen. Und denjenigen, die immer von Duplizierung reden, möchte ich nochmals sagen Die einzigen Duplikatoren oder Multiplikatoren in diesem Bereich es geht nicht nur um doubling sondern um multiplying das sind die Mitgliedstaaten, dort findet Duplizierung in unsäglicher Weise zu hohen Kosten statt. Wenn wir gesagt bekommen, wir sollten vor allen Dingen auch die NATO Strukturen nutzen ja, das kann man auch machen.

Es könnte also ein Staat in Bereichen ein Veto einlegen, wo wir als europäische Mitgliedstaaten es nicht mögen, also zum Beispiel die Türkei, wenn wir in Nordafrika oder in anderen muslimischen Gebieten aktiv würden das möchte ich nicht! Und deswegen, glaube ich, brauchen wir unsere eigene Basis in der EU, um Entscheidungen treffen zu können.